Und wir sehen jetzt, nach der Debatte im Umweltministerrat, nach der Debatte im Europaparlament, wie nützlich und auch wie notwendig ein

Wir brauchen einen Appell zur Ökologisierung der Steuerpolitik, zur Ökologisierung der Wirtschaftspolitik, weil die Umweltpolitik allein die Nachhaltigkeit nicht erreichen wird. Das ist ja hier in Redebeiträgen auch vielfach gesagt worden. Die Umweltstrategie muss sich auch wiederfinden in der Finanzstrategie. Und wir werden demnächst die mittelfristige Finanzplanung bis 2020 debattieren. Die Kommission hat vorgeschlagen, 20 der gesamten Milliarden für Klimaschutz, für Nachhaltigkeit zu reservieren. Ich würde sagen, das ist ein Minimum. Und ich hoffe, dass das Parlament bei den Verhandlungen noch mehr rausholen kann. Es kann ja nicht sein, dass 80 gegen die Umwelt gehen, und nur 20 der Finanzmittel helfen, die Umwelt zu schützen. Also alles in allem Das war eine wichtige Debatte, und, Herr Kommissar, wir warten auf Ihren Entwurf.

Und wir werden helfen, das zu einem anspruchsvollen Programm auszuarbeiten.